Ze maakt heel veel regels en heel veel wetten, en alles en iedereen moet zich daaraan houden.

Maar de Europese burger heeft het allemaal wel in de gaten en die haakt massaal af en zegt het vertrouwen op in deze EU. Dat is maar goed ook.